In Tunisia, esattamente nel porto di Sfax, si sta consumando il rapimento di due cittadini europei, di due cittadini italiani che si chiamano Giacomo e Salvatore, due cittadini che sono detenuti sul loro peschereccio sequestrato dal governo tunisino da ben 18 giorni 18 giorni senza cibo, senza energia elettrica e a Salvatore mancano ormai i medicinali.